Die Prioritäten für den kommenden Haushaltsplan 2013 liegen vor allem in der Unterstützung nachhaltigen Wachstums, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung.

Denn nur gut ausgebildete junge Leute und auch ältere Menschen haben eine Chance auf einen nachhaltigen Arbeitsplatz.

Daher sind Programme und Maßnahmen wie z.

Daphne und die Europäischen Partnerschaften im Bereich des Sports positiv hervorzuheben.

Sie sind es, die im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen sollten gerade in diesen Zeiten der grassierenden Krise. Es ist das letzte Jahr des gegenwärtigen MFR.